Herr Präsident, meine Damen und Herren! Letzte Woche haben sich die Vertreter des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente in Vilnius getroffen, um über die gemeinsame Verteidigungs und Sicherheitspolitik zu reden. Ich hoffe, dass das, was jetzt hier stattfindet, auch in jedem nationalen Parlament stattfindet, um das europäische Bewusstsein, das nationale Bewusstsein für die Notwendigkeit einer gemeinsamen Verteidigungs und Sicherheitspolitik zu stärken.

Wir haben in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die gleichen Probleme zu wenig Personal, zu wenig Geld, zu wenig Effizienz und daher zu wenig Glaubwürdigkeit. Und aus diesem Grund kann ja nur die Antwort sein auch aus diesem Grund dass wir unsere Kräfte bündeln, um unsere Aufgaben erfüllen zu können. Und wenn heute der Kommissionspräsident das Ziel der politischen Union in seiner State of the Union Rede wiederum deutlich proklamiert, dann müssen wir sagen, wir können keine glaubwürdige politische Union werden, ohne vorher eine Verteidigungs Sicherheits und außenpolitische Union zu sein.

Daher fordern wir, dass wir ein gemeinsames europäisches Beschaffungswesen erhalten. Und daher fordern wir, dass in der nächsten Kommission ein eigener Kommissar für die Verteidigungsunion zuständig wird, die auch unsere internationalen Einsätze koordiniert.